Grazie a tutti i presidenti dei gruppi per aver espresso una posizione forte sulla vicenda siriana e sugli ultimi sviluppi mi pare che all'unanimità siamo tutti contro l'utilizzo delle armi chimiche

tutti chiedono un'iniziativa politica forte dell'Europa, un'azione politica e diplomatica. Io mi auguro che l'attacco compiuto sia l'ultimo e che prevalga l'intelligenza e la voglia di dialogare da parte di tutti, a cominciare dalle grandi potenze che hanno grandi responsabilità, ma anche le potenze locali Iran, Turchia, Arabia Saudita devono fare la loro parte per contribuire alla pacificazione di un territorio che da troppi anni soffre.

la situazione è molto intricata. Serve che l'Europa parli con una voce sola, serve che l'Europa non dica soltanto che vuole la pace, ma sia protagonista di costruzione della pace.

poi naturalmente ci sarà un testo che verrà votato e che sarà quindi la posizione ufficiale del Parlamento. Oggi ho rotto un po' le regole tradizionali ma non potevamo, di fronte a quello che è accaduto, stare in silenzio e accettare che la routine prevalesse di fronte all'emergenza. Questo è un Parlamento politico che deve far ascoltare la propria voce siamo i rappresentanti dei popoli europei ed è giusto che, se pur brevemente, immediatamente si sia discusso di questa vicenda.